Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Če se malce sprehodimo skozi zgodovino, pa ne bom predolg, nam ta postreže s številnimi koraki in mejniki, ki so pripeljali do človekovih pravic, kakršne danes poznamo. Po težnjah po enakopravnosti in medsebojnem spoštovanju v starodavnih kulturah in kasneje tudi v filozofskih razpravah o naravnih pravicah smo prišli tudi do prvih dokumentov, zapisanih dokumentov, ki so obravnavali človekove pravice, ki vsem ljudem priznajo priznavajo pravico do dostojanstva, da je vsak vreden spoštovanja v svoji individualnosti, različnosti, v svojih pogledih in stališčih. In to spoštovanje dostojanstva nam je kot človeštvu odprlo popolnoma nove razsežnosti in možnosti ustvarjalnosti. Kolegica je omenjala prej v gospodarstvu, bom jaz iz gospodarstva vzel primer. Vsi poznate "brainstorming" bolj ali manj ali viharjenje možganov. Če ti sestaviš ekipo iz različnih ljudi v neki firmi, ki poznajo različne procese, in jim zagotoviš enakopraven in varen položaj v razpravi, da lahko govorijo kakršnokoli neumnost in da se jim ne bo nič zgodilo, pod narekovajem govorim neumnost, in velikokrat se izkaže, da je da je taka neumnost neka misel, odpira povsem nova vrata. Torej, če mi človeku zagotovimo dostojnost in da ga spoštujemo in položaj in enakopravnost in vse te, kar človekove pravice prinašajo, sprostimo ustvarjalnost. In tega se moramo zavedati, ko o tem govorimo. Mogoče se premalo na to spomnimo. Šele človek, ko je varen, ko se počuti dobro in ki lahko odprto razpravlja, ne da je zaradi tega imenovan idiot, če je kaj reče, uspe narediti neko neko ta pravo, vzdušje in, ljudje zaživimo v polnem v polnem pomenu besede. Nedvomno je ena prekretnica bila Splošna deklaracija o človekovih pravicah, je bila sprejeta oseminštiridesetega leta po grozovitem, obdobju druge svetovne vojne, ki je pri nas prinesla resno, zelo nečloveške prijeme. In takrat je ta pravica, človekove pravice so postale univerzalne. In sprejele, te človekove pravice so sprejele v svoje dokumente vse razvite države, si upam trditi, med njimi tudi Slovenija. In mi tem človekovim pravicam imamo posvečeno posebno poglavje in v tem posebnem poglavju imamo tudi varuhinjo, varuha človeških pravic, ki nam postavlja vsako leto ogledalo, kako to uresničujemo, da vidimo vsako leto. Teh poročil, če se ne motim, je, to je triindvajseto, triindvajseto. Kljub temu da je v tem poročilu nekaj pohvalnih besed, kaj smo prehodili poti, kaj smo dobrega naredili, kar so se vključevala in ministrstva in ljudje na terenu, je še vedno kršitev veliko preveč. Upam, da pri naslednjem poročilu tega ne bo v taki meri. Kaj so kaj so navsezadnje človekove pravice? Eleonora Roosevelt, borka za človekove pravice, je zapisala veliko let nazaj: "V malih krajih blizu doma, tako blizu in v tako majhnih, da jih ni mogoče videti na nobenem zemljevidu sveta. Kljub temu so svet posameznika, v katerem živi. Šola ali fakulteta, ki jo obiskuje, tovarna, kmetija ali pisarna, v kateri dela. To so kraji, kjer si vsak moški, ženska in otrok prizadevajo za enake pravice, enake priložnosti, enako dostojanstvo brez diskriminacije." V poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek bomo poročilo o delu varuha človekovih pravic za leto dva sedemnajst podprli. Hvala.